Ja wtedy, przeszło 20 lat temu, patrzyłam na to ogromnie optymistycznie. Okazuje się, że ten proces jest o wiele trudniejszy niż ktokolwiek z nas by sobie wyobrażał. Nepal to przecież kraj ogromnej, bogatej i starej kultury. To są ludzie o głębokiej i poważnej religijności. To są ludzie pokoju i pokojowo nastawieni do świata. Mówimy tutaj o jego ogromnym potencjale ekonomicznym. Tam nie ma potencjału ekonomicznego.